Hvala lepa, predsedujoči, za besedo. Ko danes poslušam razpravo mojih predhodnikov o črnih vrečah, resnično ne vem, kako naj si to razlagam glede predlagane dopolnitve zakona. Zato se bom sama rajši vrnila k dopolnitvi zakona, ki danes obravnavamo, za dopolnitev zakona Zakona o obrambi. Z njim želi Levica doseči preglednost in demokratičnost odločitev o napotitvi enot Slovenske vojske na vojaške operacije v tujino. In njihovega vključevanja v več- nacionalne enote in aktivnosti NATO pakta. Predlog Levice je, da mora vlada pridobiti soglasje državnega zbora k splošni ... Predlog Levice je, da mora vlada pridobiti soglasje državnega zbora k splošnim planskim aktom na tem področju in k predlogom za napotitve enot Slovenske vojske za vse nove mednarodne operacije. Veljavnost zakonodaje omogoča vladi, da na podlagi strokovnih kriterijev in mednarodnih zavez sama sprejeme odločitve o napotitvi Slovenske vojske v mednarodne misije. Osebno menim, da je to tudi funkcija izvršilne veje oblasti. Če se že pogojno strinjam ...